Hvala lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani. Danes govorimo o predlogu, Slovenske demokratske stranke za posvetovalni referendum o marakeškem sporazumu. Mimogrede, debate so zašle že v vse mogoče strani, in mislim, da bi bilo bolj prav, da bi se dejansko posvetili vsebini oziroma temu, o čemer teče danes beseda in je tudi na dnevnem redu. Mnogo je bilo nekih besed o beguncih, migrantih, in tako naprej, mi ne govorimo o beguncih, niti o migrantih, ki prihajajo sem, legalno, ampak govorimo o nelegalnih migrantih, in to je bistvo, ne. Vsi poznamo problematiko, kakšna je, in predvsem težave se pojavljajo povsod po Evropi, pri nas, k sreči, malce manj, ne pojavljajo pa se na Madžarskem in še kje. Da ne bom morda rekel karkoli narobe, da ne bo kakšnih replik ali česarkoli drugega, se bom pač dotaknil nekaterih stvari, kronološko, oziroma poudaril neke stvari, ki se mi zdijo bistvene pri tem našem predlogu o referendumu, posvetovalnem, o marakeškem sporazumu. In sicer najprej bom samo povedal, kaj smo pridobili s temi ilegalnimi migranti. Bil sem tudi sam neposredno vpleten, takrat ko so te množice prihajale k nam in, naredili smo si ogromno stroškov, imeli smo veliko uničenih, vlakov in, avtobusov in pa mnogo preobremenjenih policistov in pa vseh ostalih, ki so se morali ukvarjati, s temi velikimi količinami, migrantov, ki so k nam prihajali, brez imena in priimka, brez da vemo, od kje prihaja, brez dokumentov in tako naprej. Saj to nam je najbrž že vsem znano, tako da ni nujno to posebej poudarjati. Potem smo pridobili, žico na meji, takšno, dokaj neprimerno, in tudi ne povsod, tako da s to žico kaj dosti nismo rešili. Ogromno stroškov ima država s temi ilegalnimi migranti. Tudi o tem so, je predlagatelj, in tudi Žan Mahnič, sta že veliko govorila in tudi vsi ostali, ogromno stroškov in časa, in ko se človek vpraša, zakaj, zakaj je potrebno toliko stroškov zaradi ilegalnih migrantov? Po drugi strani pa sami vemo, kakšne težave imamo v državi, kako se trudimo na vse mogoče načine, da bi, zagotovili dovolj sredstev za tiste najnujnejše zadeve. Tudi včeraj je kolega moj, Rebršek, govoril o zbiranju zamaškov, starem papirju, da da sploh lahko invalidi, pridobijo tisto osnovno za za preživetje, pa sta minister in ministrica tamle samo obnemela za mizo. Mislim, take stvari in to ne more nihče reči, da te stvari niso, povezane. Če dajemo veliko denarja za ilegalne migracije, za te migrante, ki se potem, pri nas zadržujejo, potem je očitno denarja dovolj in bi ga mogli imeti tudi za kakšne druge stvari, ki se mi zdijo dosti bolj pomembne. Ogromno besed je bilo izrečenih tukaj, od fašizma do ne vem kaj vse, mislim, izpod vseh nivojev in ljudje se samo čudijo, ko tole, poslušajo. In ne vem kakšno sporočilo dajemo mladim s takim načinom govorjenja, s takim način obnašanja in pa, ali so si starejši, ki so že marsikaj preživeli v tej naši državi, zaslužili to. Jaz ne žalim nikogar in tudi ne ocenjujem nikogar, pa naj si misli karkoli, pač vsak ima svoje mnenje, vsak lahko pove, svoje mnenje in jaz temu ne bom nasprotoval. Povedati moram še tudi to, da sem bil izvoljen s strani ljudi, s strani volivcev, in, kdor bo žalil mene oziroma moje izvajanje, bo s tem žalil tudi moje volivce oziroma Slovenke in Slovence. Na koncu morda še to, da migracije so vedno bile in tudi vedno bojo. S tem smo se tudi vsi, strinjali. Ampak še enkrat poudarek, govorimo o ilegalnih migracijah in ne mešajmo pojmov migracij s tistih, bi rekel, ki so bile in ki bodo in ki so in ki nimajo nobene zveze z ilegalnimi migracijami in s tem masovnim prihodom teh ilegalnih migrantov. Gospod Žan Mahnič je tudi v imenu stranke veliko povedal, o medijih, o postavljanju, migrantov pred naše državljane, o anketah o multikulturi, skratka, vsi smo ga lahko popolnoma dobro razumeli, ko je marakeški sporazum tukaj nam zelo podrobno, tudi predstavil. In jaz sem se čudil nekaterim, ki so se s s klopi prav čudili, ko so ga poslušali, kot da tega še niso slišali ali prebrali. Na koncu morda samo še to. V kolikor bi mi, na posvetovalnem referendumu izvedeli od, ljudi, kaj si želijo, bi potem lahko država, tudi, verjetno, se malo drugače odločala, kot se je, s tem, s tem pristopom k marakeškemu sporazumu. Veliko ljudi, je nasprotovalo temu in to to vsi bomo in bi mogli mnenje ljudi tudi, upoštevati. Zato predlagam, da se opravi ta posvetovalni referendum, referendumi, ankete in tako naprej se delajo za mnoge stvari, ki so tudi precej manj pomembne, ko se dostikrat zgledujemo po Švici in po ostalih državah, ki so mnogo bolj ali pa imajo dlje razvito demokracijo kot mi. Ne vem v Švici imajo referendum o tem, ali bodo, kravam porezali, rogove, na primer, ne. Kakšno banalno vprašanje, ampak o takih stvareh sprašujejo, pa da ne mi bi ljudi vprašali o tako pomembnem vprašanju, kjer se troši veliko denarja in kjer nas lahko skrbi za našo varnost, pa se mi zdi precej, bi rekel, neumestno, da ne vprašamo, ljudi. Na koncu bi povedal samo še to, da je da je tudi Brazilija odstopila od sporazuma, tako da ne drži to, da Slovenija ne bi mogla odstopiti od tega sporazuma. In pa tudi še zanimiv podatek, zelo svež, da je v Italiji, odkar je vlado prevzel, Salvini, petindevetdeset procentov manj migracij v lanskem letu. Torej še enkrat predlagam, da, vsi skupaj poslanci, dobro razmislimo in podpremo ta predlog po posvetovalnem referendumu in dopustimo ljudem, da se sami odločijo in sami povedo, kaj si želijo in kakšen kakšno življenje si želijo v naši državi. Hvala lepa za besedo.